Wenn ich gehört habe, was hier gesagt wurde einmal von dem Minister aus Malta dann ist ja alles auf dem besten Weg. Als Priorität in der Präsidentschaft war die Steuergerechtigkeit nicht enthalten, und die Praxis in Malta lässt noch zu wünschen übrig trotz aller Fortschritte.

Das ist sehr freundlich von Ihnen, Herr Kommissar, dass Sie jetzt schon gehen, wo das Parlament die Debatte anführt! Ich glaube, das sollten Sie nicht machen.

Denn das, was Sie hier verkündet haben, das ist ein ehrgeiziges Programm. Wenn die Hälfte am Jahresende 2017 verwirklicht ist, werden wir Ihnen den größten Beifall klatschen. Denn bisher haben die Mitgliedstaaten das blockiert, und zwar im großen Umfang. Und wenn hier die Transparenz als der wichtigste Punkt angesehen wird, da kann ich nur sagen Die Transparenz ist nicht gewährleistet.

Das ist eine Provokation des Parlaments, uns Unterlagen zu geben durch Ihre Hände gelaufen, aber Sie haben es nicht zu verantworten, Herr Kommissar, dass dort die entscheidenden Passagen geschwärzt werden. Und hier predigen die Kommission und der maltesische Präsidentschaftsvertreter von mehr Transparenz als wichtigstem Thema. Also da ist noch viel nachzuholen. Ich möchte mich ausdrücklich beim TAXE 1 und 2 bedanken, denn es ist in der Tat so, ohne TAXE 1 und 2 und ich schau den Vorsitzenden Alain Lamassoure an wäre dieser öffentliche Druck nicht erzeugbar gewesen. Bei TAXE ging es in erster Linie um tax rulings und Verhaltensweisen, Abrechnungssysteme, die die Mitgliedstaaten dulden ein unfairer Steuerwettbewerb, initiiert durch die Mitgliedstaaten. Bei Panama geht es um individuelle Verhaltensweisen der Marktbeteiligten, der Banken, der Anwälte, der Steuerberater, und dort ist noch viel zu tun.

Wir werden nicht nachlassen! Wir wissen, dass die Kommission gutwillig ist, dass Sie helfen wollen überhaupt keine Frage, Herr Kommissar. Aber die gemeinsamen Instrumente, die uns verweigert wurden, nach Information und Transparenz und Einfluss, die Tatsache, dass unter dem Vorwand der Einstimmigkeit der Steuerpolitik über Jahrzehnte hier von den Mitgliedstaaten ein System geduldet wurde, das gegenüber den Bürgern nicht zu verantworten ist Das ist unser Thema, und da werden wir nachhaken, und da werden wir notfalls auch die Verantwortlichen